frú forseti ég mæli hérna fyrir tillögu til þingsályktunar um nýskipan í starfs og fjöltækninámi þar sem segir að alþingi álykti að fela menntamálaráðherra að skipa í starfshóp fulltrúa þingflokkanna atvinnulífsins og skólasamfélagsins sem vinni tillögur um átak til að efla starfsnám í framhaldsskólum um stofnun nýrra styttri starfsnámsbrauta og um stofnun fjöltækninámsbrauta innan tiltekinna fjölbrautaskóla þetta mál flytja með mér þó nokkrir þingmenn samfylkingarinnar við höfum áður flutt mál sem fjalla um

með það að markmiði að efla starfsnám framhaldsskólanna verulega fjölga þeim sem þangað sækja nám með það að markmiði að eina brottfall fleiri fari í starfsnám og finni sína fjölda þar í stað þess að hætta eða útskrifast með bóknám semþau byggja aldrei ofan á og í leiðinni að sjálfsögðu að auðvelda fólki að bæta við fyrri menntun sína síðar á ævinni það tengist líka fullorðinsfræðslu og nýjum námstækifærum fyrir fullorðna með stutta skólagöngu og hafa kannski ekki lokið annarri formlegri skólagöngu en grunnskólanámi þannig að allt fellur þetta í eina voð við fluttum og flytjum núna í haust nokkur þingmál sem fjalla um þetta

lagaumhverfi fræðslunetanna í landinu og einnig sérstakt mál um nýtt tækifæri í námsframboði fyrir fullorðna markmið tillögunnar eru meðal annars að efla starfsnám verulega fjölga valkostum iðnmenntaðra og þeirra með styttri formlega skólagöngu til að bæta við menntun sína og draga úr brottfalli í framhaldsskólum enn fremur að stofna styttri námsbrautir sem eru þeirrar gerðar að nemendur geta alltaf bætt nýju námi ofan á eyða úreltri aðgreiningu milli verknáms og bóknáms sem við teljum mjög mikilvægt og hefur lengi háð íslensku skólakerfi og íslenskum framhaldsskóla þessi rótgróna aðgreining á milli bóknáms og verknáms og hefur valdið því að mikið fleiri velja sér bóknám en verknám og hætta námi falla brott sem kallað er áður en þeir ljúka sínu námi í stað þess að fleiri velji sér úr miklu úrvali starfsnámsbrauta hvers konar við viljum endurskoða samsetningu náms í grunnskólum með tilliti til verknámsins efla framhaldsskólastigið markvisst og tryggja nægjanlegt framboð verkmenntaðs fólks á vinnumarkaði með starfsnámi sem við notum sem yfirheiti yfir þetta allt saman er átt við nám sem fellur undir iðn verk og listnám hvers konar í framhaldsskólum starfsnámsheitið er lipurt orð yfir greinarnar allar enda tengjast þær allar hver með sínum hætti við viljum sérstaklega endurskoða reiknilíkanið sem er notað til að deila út fjármagni til framhaldsskólanna og hefur það að verkum að fjölda umsækjenda sem hyggst snúa aftur til náms er vísað frá skólunum vegna fjárskorts þeirra af hálfu ríkisvaldsins sú dæmalausa staða hefur komið upp núna síðastliðin tvö haust sérstaklega núna í haust og í fyrra að talsverðum fjölda nemendanda tölur liggja nú ekki almennilega fyrir vegna þess að það er ekki nægjanlega samræmt skráningarkerfið miklum fjölda hefur verið vísað frá af fólki sem hefur ætlað að snúa aftur til náms sem hefur viljað snúa aftur inn í framhaldsskólana hafa einhvern tíma hætt námi gert hlé á því fallið á brott eins og stundum er sagt þeim hefur leið vísað frá í stað þess að gera allt sem hægt er að gera til að hvetja fólk aftur inn í skólana og stuðla að því að það efli og bæti við skólagöngu sína því hefur það undarlega ástand verið uppi núna við framhaldsskólana að vegna fjárskorts hafa þeir ekki getað tekið við

við teljum mjög áríðandi að efla verkmenntun og tæknimenntun í landinu og það sem er glænýtt í þessu þingmáli er að það fjallar um fjöltækninám það sem heitir polytechnic á ensku fjöltækninám er kannski ekki gangsætt heiti yfir námið en það er það sem er notað hér og hefur verið notað bæði af alþýðusambandinu í þeirra umfjöllun og menntastefnumótun svo og

og við sóttum að sjálfsögðu í smiðju bæði alþýðusambands íslands framtíðarhópsins og fleiri slíkra við að vinna þetta mál fjöltækninám er hins vegar mikilvægt og merkilegt námsstig ef svo má segja sem tengist mjög frumgreinadeildinni sem til var og var starfrækt við tækniháskólann sem þá var áður en hann rann inn í háskólann í reykjavík og sú merkilega námsbraut lagðist af að hluta þó svo að fyrirheit hafi verið gefin um það af stjórnvöldum að halda úti einhvers konar fornámsbraut eða grunndeild einhvers konar og viðskiptaháskólinn á bifröst hefur leið með slíkt nám þar sem þeir sem ekki hafa lokið stúdentsprófi geti í rauninni lokið því áður en þeir formlegt nám í öðru við skólann við viljum marka þessu skýran bás þetta er mjög mikilvægur þáttur í menntakerfinu þegar við nokkrir fulltrúar samfylkingarinnar heimsóttum iðnskólann í reykjavík á síðastliðnum vetri hittum þar baldur gíslason skólameistara hauk má haraldsson mennta og skólann í iðnskólanum og fleiri öfluga fulltrúa þess merkilega og rótgróna skóla kom fram ríkur vilji hjá þeim til að stofna slíka deild við iðnskólann deild sem mundi falla undir fjöltækninám í okkar brautum og ætla ég að rekja stuttlega hvað við eigum nákvæmlega við við teljum áríðandi að verkmenntun starfsmenntun hvers konar verði efld og komið verði á fót fjöltækninámi á sérstökum námsbrautum meðal annars til að auka framboð á fjölbreyttu verk og tækninámi að loknum framhaldsskóla fjöltækninám er skólastig sem tekur við af framhaldsskóla og gegnir meðal annars hlutverki frumgreinadeilda fyrir þá sem hafa lokið verknámi eða starfsnámi hvers konar en ekki stúdentsprófi þarna teljum við flutningsmenn þessa máls mjög mikilvægt að sú leið verði farin að starfsreynsla fólks á vinnumarkaði verði metin og óformlegt nám hvers konar verði metið til

sigta fólk inn og út úr háskólanum hvaða nöfnum sem þeir nefnast á íslandi þar sem fara háskólanna er mjög fjölskrúðug þar sem við búum við það að hafa þetta eina heiti háskóli yfir allt það skólastig sem á erlendum tungum mundi flokkast undir sitt hvert heitið og nokkur heiti jafnvel fjöltækninám er sem sagt þetta skólastig sem tekur við af framhaldsskóla og gegnir meðal annars hlutverki frumgreinadeilda fyrir þá sem hafa lokið starfsnámi einhvers konar með slíku námi teljum við að gefist tækifæri til mikillar sóknar í starfs og tæknimenntun þar sem iðnmenntuðu fólki og öðrum sem hafa styttri formlega skólagöngu að baki opnast greið leið til að bæta við sína menntun það hefur lítil þróun átt sér stað í almennu starfs og tækninámi að loknum framhaldsskóla á síðastliðnum áratugum að þessu leyti hefur fjölbreytni í framboði á námi að loknum framhaldsskóla verið mjög takmörkuð þegar tækniháskólinn sem síðar varð tækniháskólinn þegar tilveru hans lauk og hann var sameinaður háskólanum í reykjavík var þetta eitt af því sem við ræddum margítrekað og bentum sérstaklega á í umræðunum hérna inni á hinu háa alþingi í fyrravetur að það yrði að tryggja slíka frumgreinadeild eins og hún hét við tækniháskólann áfram í okkar skólakerfi til að efla fjöltækni og háskólastigin er mikilvægt að auka fjölbreytni varðandi námsleiðir þannig að sem flestir finni sér nám við hæfi við teljum að það beri sérstaklega að skoða með hvaða hætti megi byggja upp fjöltækniskóla sem bjóði upp á fjölbreytt verk og starfsnám að loknum framhaldsskóla fjölbreytninámsbraut sem sagt slíkt nám mun henta að okkar mati stórum hópi nemenda og landsmanna enda hefur komið fram í máli sem ég vísaði hér til áðan um nýtt tækifæri til náms fyrir þá sem hafa styttri skólagöngu að baki og var mælt fyrir hérna í síðustu viku

íslendingar á vinnumarkaði hafa ekki formlega skólagöngu að baki aðra en grunnskólamenntun þetta er því gífurlega stór hópur fólks á okkar vinnumarkaði og verulegur víða úti á landi eins og hefur komið fram í umfjöllun ýmissa þingmanna samfylkingarinnar og kemur kannski fram hér í umræðunum á eftir slíkt nám mundi því henta stórum hópi nemenda ásamt gagngerum breytingum á nýjum námstækifærum fyrir fullorðna og lagaumhverfi viðunandi fyrir fræðslunetin í landinu sem eru í uppnámi út af fjárskorti og mismunun á milli landsvæða líka og við viljum sérstaklega tengja þetta vaxta greinum í verslun og þjónustu af ýmsu tagi það þarf að tryggja fjölbreyttari aðgangsmöguleika að háskólastiginu þannig að viðurkenndar verið ólíkar leiðir að háskólanámi svo framarlega sem eðlilegum kröfum um þekkingu og reynslu námsmannanna sé mætt hérna er mikilvægt að það sé viðurkennt að hægt sé að fara ólíkar leiðir að sama marki hvort sem það er formlegt eiginlegt stúdentspróf eða þessi leið sem við erum að ræða um hérna og að nemendahópur með ólíkan bakgrunn og ólíka reynslu auðgað skólastarfið og skilar meiri verðmætum inn í okkar samfélag það þarf að setja skilgreind markmið fyrir þessi skólastig um magn og gæði þar sem meðal annars verði tekið á framboði á námi fjölda nemenda og minna brottfalli úr námi öflugt fjöltækninám öflug frumgreinadeild til dæmis við iðnskólann í reykjavík og fleiri tiltekna skóla öflugustu fjölbrautaskólana úti á landi þar sem er nauðsynlegt að sjálfsögðu að námsframboðið sé til staðar þar þannig að þetta væri við alla stóru skólana í hverjum landshluta fyrir sig slík fjöltækninámsbraut þannig að nemendur þar eigi ekki síðri aðgang að náminu en þeir sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta er eitt af því sem við leggjum sérstaklega til í okkar þingsályktunartillögu að starfshópurinn fari í það er að útfæra sérstaklega hvernig slíkum fjöltækninámsbrautum frumgreinadeildum verði komið á fót við tiltekna fjölbrautaskóla og verkmenntaskóla á íslandi iðnskólanum í reykjavík verkmenntaskólann á akureyri fjölbrautaskóla norðurlands vestra á sauðárkróki fjölbrautaskóla suðurlands fjölbrautaskólanum á suðurnesjum og fleiri slíka skóla þannig að þeir verði til staðar í öllum landshlutum og nemendum á einstökum á einstökum landsvæðum verði ekki með neinum hætti mismunað að aðgangi að slíkum fjöltækninámsbrautum frumgreinabrautum enda eru þær að mörgu leyti jafnmikilvægar og framhaldsskólinn sjálfur þar sem um er að ræða mikinn hóp af fólki því nær sem námið er fólkinu því meiri líkur eru á því að það fari í það þannig að það er ómögulegt ástand að slíkar deildir séu einungis starfræktar til dæmis við einkarekinn háskóla eins og háskólann í reykjavík og viðskiptaháskólann á bifröst eða sjálfstætt rekna skóla sem eru ekki opinberir skólar eftir að háskóli íslands var fjársveltur til þess tjóns sem gert hefur verið síðustu tvö þrjú árin er hann farinn að beita öllum þeim brögðum sem honum er í rauninni leyfilegt að beita til að takmarka nemendur inn í skólann til að beita fjöldatakmörkunum án þess að það sé nokkurn tíma í raun og veru farið í það hvort hann eigi að beita slíkum fjöldatakmörkunum inn í skólann ein af þeim fjöldatakmörkunum er að veita þeim nemendum ekki aðgengi að skólanum sem sagt nýta ekki undanþáguheimild sem háskólinn hefur til að taka inn nemendur sem eru ekki með formleg stúdentspróf þessa heimild hefur háskólinn ekki nýtt nema þá að litlu leyti á síðustu árum og hundruðum manna þess vegna verið meinað að sækja nám við háskóla íslands á þessum forsendum ekki það að yfirvöld eða stjórnendur háskólans vilji meina þessu fólki eða þeim sem hafa ekki stúdentspróf endilega að nema við skólann heldur hafa þeir þurft að grípa til örþrifaráða eins og þeirra til að fjöldatakmarka inn í skólann slíkar námsbrautir fjöltækninámsbrautir eru svo mjög mikilvæg viðbót inn í okkar skólakerfi sérstaklega til að svara annað sem við komum inn á í þessari tillögu og kem ég kannski inn á það síðar í umræðunni eitt af því er hátt brottfall

er áttatíu og tvö prósent innan o e c d ríkjanna og yfir níutíu prósent af hverjum árgangi í svíþjóð einungis sjötíu prósent á íslandi þetta mikla brottfall er eitt af okkar stóru vandamálum og má að hluta rekja til lítils framboðs á fjölbreyttu starfsnámi og styttri námsbrautum það kemur margt fleira til eins og skortur á námsráðgjöf bæði í grunn og framhaldsskólum og lítillar kynningar á kostum verknámsins það er mjög mikilvægt í þessu sambandi líka um leið og við eflum starfsnámið og byggjum það upp við skólana að efla námsráðgjöfina bæði í grunnskólunum og framhaldsskólunum lítil kynning hefur átt sér stað á kostum verknámsins og eins og ég kom inn á í upphafi er viðhorf margra til verknáms og starfsnáms mjög brenglað mjög skakkt þess vegna er mikilvægt að auka námsráðgjöf í framhaldsskólunum en með því móti væri hægt að stemma að einhverju leyti stigu við brottfallinu ég kemst nú ekki lengra rétt hérna í blábyrjun á málinu sjálfu og mun kannski fylgja því eitthvað betur eftir hér síðar